Hvala lepa, predsedujoči. Jaz bom zelo kratka. Jaz sem odgovarjala na stališča, ki so bila predstavljena. In zdaj ne vem, mogoče mi boste vi svetovali, kako naj v prihodnje govorim, ampak, morda nekdo iz SMC-ja ali pa ... ne vem. Skratka, ne vem, če nekoga poimenuješ z imenom in priimkom, se mi zdi to najlepše poimenovanje. Če pa želi nekdo, ne vem, najmanjša politična stranka, politična stranka pred izbrisom, po pa lahko tudi se tako imenujemo. Hvala lepa.